Doamnă președintă, într adevăr, vorbim de semne de revenire în Europa, dar, din păcate, în industria auto situația este îngrijorătoare încă și, de aceea, eu cred că trebuie să trimitem un semnal clar țărilor europene să mențină programele de înlocuire a mașinilor vechi, costisitoare în energie cu mașini noi, menținând programele de stimulare din bugetele țărilor respective și, evident, putem să legăm aceste programe de anumite condiții de restructurare în vederea economisirii energiei.